Al di là del voto elettronico, io penso che le emergenze in Europa siano due lavoro e sicurezza, caro Presidente. Tema disoccupazione ci sono venti milioni di cittadini europei disoccupati, di cui quattro milioni di giovani. Quindi io prego la Commissione e la Presidenza di smetterla di fare regali alle multinazionali

di smetterla di approvare direttive folli come quella sulle banche e come la direttiva Bolkestein di smetterla di regalare a dazio zero lo sbarco di migliaia di tonnellate di olio tunisino, pomodori marocchini, riso cambogiano o thailandese sulle nostre tavole, con la salute dei nostri figli che ne paga le conseguenze di rimuovere le sanzioni contro la Russia, che deve essere un partner commerciale e non un nemico, e che non si appresta a invadere niente e nessuno e di difendere i confini. Io capisco che l'Estonia non abbia questo gran problema perché ospita al massimo 150 immigrati. L'Italia sta diventando un enorme campo profughi. In questo palazzo, qualcuno disse Viva Macron, viva la Francia!, e adesso Macron chiude i porti alle navi straniere. Qualcuno disse Viva l'Austria che ha fermato i populisti!, e l'Austria mette l'esercito e i blindati ai confini con l'Italia. La smettiamo di farci invadere? Cinquecento milioni di cittadini europei vi pagano per dare loro lavoro e sicurezza, non per fare regali agli scafisti e ai banchieri. buon lavoro.